Au Conseil, tous les pays ont refusé de renationaliser la gestion de Schengen. C'est de cela qu'il s'agit, de dire qu'il faut réformer. Si vous voulez, pour la Grèce,

On leur tape dessus et après on leur dit soyez gentils avec nous.

Je crois que cette histoire de la règle d'or où on adopte une triple règle d'or, financière, sociale et environnementale, fait sens. Je ne suis pas contre une règle d'or financière mais si nous ne l'accompagnons pas d'une règle d'or sociale et d'une règle d'or environnementale, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devons faire pour les générations futures. Voilà ce que je voulais dire sur la règle d'or.

C'étaient des garanties, c'était de l'investissement, c'étaient différentes formes pour sauver le système financier.

Ne sommes nous pas capables de frapper un grand coup pour sauver les citoyens européens?

Ce que je demande, c'est qu'avec un budget européen conséquent

Monsieur